Într adevăr, ne îngrijorează grava criză politică din Djibouti, atât din cauza represaliilor împotriva opoziției, după alegerile din 22 februarie, cât și pentru că aceste alegeri au reprezentat o șansă pentru democratizarea unei țări al cărei președinte a fost ales, în 2005, cu 100 din voturi. Pentru depășirea tensiunilor ce au făcut victime se impune, în primul rând, clarificarea acuzațiilor privind frauda electorală. Solicităm o anchetă imparțială a desfășurării scrutinului parlamentar, în cadrul căreia Uniunea Africană și Liga Arabă să aibă un rol activ, în calitate de observatori ai alegerilor. De asemenea, cerem autorităților să respecte dreptul opoziției și al cetățenilor de a se exprima public, inclusiv pe rețelele sociale. Uniunea Europeană, ca principal donator pentru Djibouti, are datoria de a se implica dincolo de parteneriatul pentru contracararea terorismului și pirateriei maritime, să se implice în combaterea analfabetismului, șomajului și sărăciei extreme, care afectează jumătate din populație și favorizează menținerea unui regim autoritar.